Hvala za, besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani, zbor, spoštovani kolega, Pogačnik. Zgolj pojasnilo - jaz nisem v svoji razpravi navijal za ukinitev fiskalnega pravila, temveč za njegovo rahljanje. Dvakrat, sem ga, omenil, fiskalno pravilo namreč, in sicer bom citiral kar iz magnetograma: Po drugi strani pa imamo najbolj strogo fiskalno pravilo v vsej Evropski uniji. Če bi to pravilo razrahljali, bi pod streho lahko spravili tudi vse amandmaje, ki so bili sprejeti na državnozborskem finančnem odboru, in še kaj bi se našlo. To je prva omemba pravila in rahljanja. Druga omemba pa se glasi: To je lahko nov korak k ponovnemu zagonu infrastrukturnih investicij, vendar to prav gotovo ne bo dovolj za ponovni in bolj občuten dvig gospodarske rasti. Po mojem mnenju, to sem povedal že na oktobrski seji, bo potrebno razrahljati fiskalno pravilo in zagnati nove investicije tudi na preostali mreži državnih cest in železniškega omrežja, ki sta med najbolj zastarelimi v Evropski uniji. Ali pomeni rahljanje tudi ukinitev, pa mislim, da je dovolj jasno, da ne gre za ukinitev fiskalnega pravila. Hvala